Domnule președinte, domnule comisar, vreau să vă asigur că și pentru cetățenii români și bulgari spațiul Schengen este un simbol. Ceea ce nu înțeleg cetățenii noștri este de ce permitem unor state membre, cu așa zise democrații consolidate, să își bată joc de simbolurile Uniunii Europene. Dacă toți privilegiem libertatea de mișcare, dacă toți dorim mai multă Europă, de ce acceptăm ca unii să nu respecte tratatele europene și introducem condiții parazitare și precare în tratate care nu prevăd astfel de condiții. Domnule președinte, noi suntem convinși că am îndeplinit criteriile, dar începem să fim din ce în ce mai convinși că se formează un dublu limbaj, un fariseism european pe care cetățenii noștri nu l acceptă. Suntem cetățeni europeni, suntem cetățeni cu drepturi egale, dorim mai multă Europă, dorim mai multă încredere în Europa și trebuie ca cei care au creat această Uniune să înțeleagă că de încredere depinde totul, nu de jocuri politice partizane ieftine. Dacă Franța, dacă Olanda, dacă Austria, dacă Germania, doresc mai multă Europă, vor trebui să voteze la Consiliul European pentru spațiul Schengen. Așa vor dovedi că au încredere în ceea ce spun în discursurile lor publice și că nu folosesc un dublu limbaj, antamat politic în relațiile cu alte țări. România nu este o colonie, România nu este un stat periferic, România este stat membru al Uniunii Europene, are o limbă care este limbă a Uniunii Europene și, pentru asta, cetățenii români cer respectul acelora care au uitat să ni l acorde de prea multă vreme.